Unsere Fraktion unterstützt das Kooperations und Partnerschaftsabkommen mit den Philippinen und wird ihm zustimmen. Im Rahmen der EU ASEAN Beziehungen sind die Philippinen ein wichtiger Partner für die EU, und wir wollen, dass diese Partnerschaft mit dem anstehenden Regierungswechsel noch verbessert wird, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Wir erwarten, dass die Praxis des neuen Präsidenten verantwortlicher sein wird, als seine Reden zum Teil waren. Wir sind verständnisvoll gegenüber den Philippinen, was die schwierige Situation im Südchinesischen Meer betrifft. Wir unterstützen einen friedlichen Umgang mit den Spannungen dort, und dazu gehört auch der anstehende Spruch der UNCLOS Schiedskommission, deren Entscheidung von allen Beteiligten respektiert werden muss. Wir bedauern Menschenrechtsverletzungen durch das Militär und paramilitärische Kräfte, die

Wir hoffen, dass die Menschen und Arbeitnehmerrechtskonventionen, die die Philippinen zahlreich unterschrieben haben, auch praktisch umgesetzt werden.